Strategiczne partnerstwo to według mnie coś, co dotyczy nie tylko wymiany gospodarczej, nie tylko sprzedaży mięsa czy kupowania gazu, ale także wspólnych wartości. I tak jak mówili tutaj przedmówcy, dzisiaj bardzo trudno jest nam mówić o tym, aby z Rosją łączyło nas strategiczne partnerstwo. Strategiczne partnerstwo to jest coś, co łączy Unię Europejską ze Stanami Zjednoczonymi, bo mamy wspólne wartości, bo podzielamy takie wartości, jak demokracja czy prawa człowieka. Dzisiaj w Rosji z tymi sprawami dotyczącymi praw człowieka, demokracji, funkcjonowania systemu demokratycznego, tolerowania opozycji, współpracy z opozycją, współpracy z mediami z tym wszystkim są olbrzymie, gigantyczne problemy. I oczywiście my, jako Unia Europejska, mamy obowiązek mówić o tym głośno, mówić o tym również do prezydenta Putina, do premiera Miedwiediewa czy do partnerów z Dumy.

Oczywiście nikt nie jest tutaj szalony na tyle, aby mówić, że mamy zaprzestać importu gazu z Rosji czy sprzedaży naszych dóbr wyprodukowanych w Unii Europejskiej, ale to wszystko musi się dziać na zasadach, jakie obowiązują nas, członków Unii Europejskiej. Nie może być specjalnego traktowania inwestycji rosyjskich tylko dlatego, że Gazprom jest wielką firmą.